Das war einer der Gründe für diese massive Welle von Flüchtlingen, die dann nach Europa gekommen sind. Ich begrüße die Entscheidung des Rates. Ich fürchte nur, sie kommt zu spät.

Sonst werden wir wirklich ganz massive Probleme bekommen.